Spoštovani, predsednik državnega zbora! Spoštovani minister! Moje vprašanje se nanaša na zatečeno stanje, ki ste ga podedovali od prejšnjih vlad. Vemo, da v številnih slovenskih bolnišnicah in zdravstvenih domovih nimajo urejenega ustreznega sistema hlajenja. Lani smo bili priča urgentnemu pozivu vodstva Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru po zagotovitvi ustreznih bivanjskih in delovnih razmer. V nekaterih sobah in operacijskih dvoranah so namreč temperature dosegle trideset stopinj in več. Po podatkih UKC Maribor bi bilo bi naj bilo, takih prostorov samo v tej bolnišnici med trideset in štirideset procentov. Zadeve so pa šle tako daleč, da so donacije za zbiranje, ustreznega, klimatskih naprav začeli zbirati državljani. Vemo, da so, eni od ključnih projektov, ki jih treba sanirati, kirurška stolpnica, ginekologija, infekcijska klinika. Zato me zanima, v kakšni fazi so ti projekti? Ali se kaj odvija? Hkrati pa zadeve vidim tudi malo širše. Pa me zanima, ali imajo bolnišnice pripravljene projekte energetskih sanacij? Ali se prijavljajo tudi na razpise, tako kot lokalne skupnosti za potrebe energetskih sanacij, vrtcev in šol? In ali bo ministrstvo kot ustanovitelj teh zavodov pripravilo prioritete, torej vrstni red potrebnih ukrepov? Hvala lepa.